Kiedy powiem Holokaust, każdy wie, o co chodzi. Hitlerowskie Niemcy zamordowały setki tysięcy własnych współobywateli żydowskiego pochodzenia, miliony obywateli innych krajów, prawie 3 miliony obywateli Polski, mojego kraju. Jeszcze 75 lat temu, czyli całkiem niedawno w tym Parlamencie zasiadają starsi posłowie nie do pomyślenia było, by ktoś szedł ulicami Frankfurtu ubrany w jarmułkę.

Niemiecka obsługa odnosiła się do nich tak samo jak do wszystkich innych.

Sto lat temu nieistniejące już przecież dziś państwo tureckie wszczęło pogrom Ormian. Ponad półtora miliona Ormian zostało zgładzonych.

Efekt jest taki, że granica między Armenią krajem naszego Partnerstwa Wschodniego i Turcją, nowo powstałą Republiką Turcji, już dziś liczącą prawie sto lat i krajem kandydatem do Unii Europejskiej, jest zamknięta.